Ja, saj, zato sem pa govorila, če ste me dobro poslušali, o celovitejši prenovi področja, ker se ni moje vprašanje nanašalo zgolj na to stalnost ali začasnost spremljevalca, ampak na, na sistem kot, na celoto . jaz seveda tukaj nisem strokovnjak. in, lahko se zdi problematična tudi ta ureditev o tej zahtevi z srednješolsko izobrazbo , ampak tisto, kar je predvsem pomembno, kar jaz poslušam na terenu, je to, da ta oseba ne glede na to, kakšno izobrazbo ima, je sposobna navezati neki pristen stik z otrokom, da je sposobna razumeti, tako rekoč diha z njim, mu pomaga, sama ugotovi, kaj so tiste stvari, ki ga ziritirajo, ki ga, ki ga vržejo s tira in tako naprej, in mu predvsem pomaga tudi pri socialnih stikih , pri komunikaciji in tako naprej. V Celju smo imeli en dober primer, ko je en otrok pa na pobudo oziroma na prizadevanje ravnateljice dobil stalnega spremljevalca in je v bistvu po parih letih lahko prisostvoval pouku celo brez njega. Tako da taki primeri, takih dobrih praks obstajajo in dolgoročno gledano v bistvu pocenijo celoten sistem, ne, če smo tako zelo odkriti, pa če banaliziramo zadevo na stroške, o katerih se ves čas, pogovarjamo. je pa pomembna ta stalnost spremljevalca tudi z vidika dela ostalih učencev v razredu. dobro, zdaj ste omenili, da delate na tem, da je delovna skupina , ampak jaz bi vendarle rada malo več slišala o časovnici, no. Kdaj se predvideva, da bi neki rezultati, lahko bili. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. Hvala.